Je trouve que, maintenant, la polémique commence à suffire avec l'opposition et avec un certain nombre de personnes. L'absence de fondement de ces allégations est très facile à démontrer.

Vous avez eu, je suppose aussi, puisque j'en ai été destinataire, Madame Reding, le rapport du directeur général de la gendarmerie nationale, et vous avez fait état d'un certain nombre de choses qui, visiblement, ne semblent pas vous arranger. Vous défendez les droits de l'homme, mais il ne faut pas seulement défendre les droits des minorités. Il faut défendre tous les droits de l'homme, et nous sommes tous respectables. En France aussi, nous sommes respectables, et je peux vous garantir que ce fichier Mens n'a jamais existé.

et rien n'a été trouvé par la CNIL au niveau du fichier de la gendarmerie nationale. La seule chose qu'on peut reprocher au fichier de la gendarmerie nationale, c'est de ne pas avoir déclaré ces fichiers, mais les fichiers ne sont pas des fichiers généalogiques. Simplement, la gendarmerie nationale a un certain nombre de fichiers qui...

Alors j'aimerais bien, même s'il y a eu une absence de déclaration à la CNIL, que vous puissiez au moins reconnaître, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas de...